Monsieur le Président, la politique agricole commune est un terrible échec. En France 700 agriculteurs se sont suicidés l'an dernier et un agriculteur sur trois vit avec moins de 350 euros par mois. Le commissaire à l'agriculture, Phil Hogan, a d'abord nié la gravité de la situation. Il s'avoue aujourd'hui complètement dépassé.

Le problème est de toute façon plus profond. La PAC est responsable du désastre agricole parce qu'elle a imprudemment supprimé les droits de douane et favorisé délibérément la concentration des exploitations.

Si nous voulons préserver l'agriculture familiale, il faut donc complètement changer de modèle.